Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés, avec efficacité et concentration, avec pragmatisme et esprit communautaire, l'Union a fait d'importants progrès pendant la Présidence belge, qui méritent à la fois notre admiration et notre reconnaissance. Au nom de la Commission européenne, je tiens à féliciter très sincèrement le Premier ministre, M. Leterme, toute son équipe du gouvernement, l'administration, tous les Belges qui ont donné le meilleur d'eux mêmes pour le succès de cette Présidence.

Au cours de ces longs mois de bruit et de fureur permettez moi l'expression la Présidence belge n'a eu de cesse de garder le cap européen. Son action s'est toujours inscrite dans le sens fondamental de l'existence de l'Union européenne, la solidarité de chacun au profit de l'intérêt général européen. Son action nous a aussi permis de parfaitement baliser la voie à suivre pour atteindre nos principaux objectifs stabilité et relance d'une croissance génératrice d'emplois. Ce furent des mois où l'Europe a encore vécu au rythme frénétique des développements de la crise et de la dette souveraine. Tous les regards étaient rivés sur l'avenir de la zone euro et sur notre détermination à la défendre.

Ce n'est ni plus ni moins que l'expression de notre ferme volonté politique de défendre notre destinée commune. L'avenir de la zone euro et l'avenir de l'Union européenne sont les deux faces d'une même pièce. Cet avenir, nous le voulons stable et prospère pour nous mêmes et pour les générations futures. Cela a toujours été et cela reste le sens de la construction européenne et de l'esprit communautaire. Les réformes de fond auxquelles nous nous sommes engagés montrent que nous avons pris pleinement conscience de l'enjeu auquel l'avenir de l'Union européenne est confronté. Nous devons réussir à nous adapter aux nouvelles donnes politiques économiques, stratégiques d'un monde globalisé et en pleine mutation. Nous devons réussir cette adaptation en affirmant nos valeurs, en défendant nos intérêts et en renforçant notre crédibilité et notre influence sur la scène internationale. Les décisions de base que nous avons prises sur le renforcement de la gouvernance économique européenne et la lutte contre nos déséquilibres macro économiques sont au cœur de ces progrès. Elles ne sont pas une option mais un impératif. J'espère que, pendant ce semestre, le Parlement européen et le Conseil adopteront les propositions de gouvernance économique.

Car, fondamentalement, la question est de savoir si l'Union européenne, dans son ensemble, y gagne ou y perd. La réponse est claire sans renforcement de notre gouvernance économique, nous serons tous perdants, tous!

Sans renforcement de notre gouvernance économique, nous ne gagnerons pas la bataille pour la stabilité, la croissance et l'emploi en Europe. Sans renforcement de notre gouvernance économique, les maillons forts d'aujourd'hui pourraient devenir les maillons faibles de demain. Et sans renforcement de notre gouvernance économique, nous perdrions notre crédibilité sur la scène internationale. Alors que les questions de gouvernance et de déséquilibre macro économique sont également des questions mondiales et qu'on les discute notamment au G20, comment pourrions nous rester crédibles et influents auprès de nos partenaires internationaux si nous n'étions même pas capables de les résoudre au niveau européen? Je le dis en pesant bien tous mes mots fondamentalement, il s'agit d'une question existentielle pour l'Union européenne. Nous agissons et nous nous affirmons en tant qu'Union, ou nous subissons et nous nous laissons marginaliser. C'est vraiment une question de destin collectif qui est en cause. Nous sommes, fort heureusement, sur la voie de l'affirmation.

Nous y indiquons très clairement les trois axes prioritaires sur lesquels nous devons porter nos efforts pour l'année à venir renforcement de la stabilité macro économique notamment par l'assainissement budgétaire rigoureux réforme structurelle et croissance créatrice d'emplois. Nous avons aussi obtenu des succès majeurs dans le domaine de la surveillance financière, notamment avec l'adoption d'une nouvelle architecture européenne de supervision financière qui a vu le jour le 1er janvier 2011 avec la mise en place du comité européen du risque systémique et de trois nouvelles autorités de supervision financière couvrant respectivement les marchés, les banques et les assurances. Pendant ces six mois, nous avons aussi réussi à obtenir des accords sur la gestion des fonds spéculatifs et autres fonds d'investissement alternatifs ainsi que sur les agences de notation. Pour nos concitoyens, les mesures d'austérité ne sont pas un vague concept mais une dure réalité qu'ils vivent au jour le jour. Il y a, à travers l'Europe, beaucoup d'inquiétudes et de préoccupations mais il y a aussi, à travers l'Europe, une forte attente pour que les réformes, trop longtemps remises à demain, soient enfin menées à terme et pour que la dimension européenne soit une partie intégrante de la solution, pour que l'Europe défende ses projets, ses valeurs et ses intérêts dans le monde. Il est donc important de largement communiquer sur ce que l'Union fait pour relancer une croissance durable, génératrice d'emplois, et bâtir une société européenne plus équitable et plus respectueuse de l'environnement. Je souhaiterais également évoquer quelques autres succès, notamment en matière de politique étrangère et de relations extérieures, par exemple l'accord de libre échange signé avec la Corée du Sud le 6 octobre dernier. C'est tout simplement l'accord commercial le plus ambitieux jamais conclu par l'Union européenne. Il doit rester une référence pour nos futurs accords commerciaux bilatéraux. Cancún, contrairement à ce qu'ont prévu les pessimistes, a aussi réussi à faire apparaître quelques progrès sur la voie multilatérale dans la lutte contre le changement climatique. Cancún a également montré l'importance de la coopération entre la Présidence et la Commission pour que l'Europe parle d'une voix cohérente et audible sur la scène internationale.

Je voudrais surtout rendre hommage à la façon exemplaire dont la Présidence belge a permis que les principales innovations du traité de Lisbonne soient respectées et exécutées. Elle a déployé avec brio tous ses talents de négociation lors de la difficile discussion sur le budget 2011 de l'Union européenne selon les nouvelles règles budgétaires du traité. Ce fut une illustration de l'esprit européen et de sa culture du compromis dans ce qu'il a de meilleur.

L'année 2010 a été une année souvent difficile, parfois extrêmement exigeante, mais finalement très productive. Et c'est sous la Présidence de deux pays, la Belgique mais aussi l'Espagne, que l'intégration européenne a pu avancer de façon déterminée. J'y vois la marque de la force de notre Union et du bon fonctionnement de nos institutions. Il appartient maintenant au troisième pays du trio la Hongrie de poursuivre sur cette lancée. Les grandes décisions que nous avons prises au cours de cette dernière année sont la preuve que nous savons tous, Parlement, Conseil, Commission, États membres, ce que nous devons faire pour assurer un avenir européen stable et prospère. Si nous savons ce que nous devons faire, il nous reste à le faire maintenant. Nous avons dit que nous avions la volonté de le faire, nous devons maintenant montrer que nous sommes effectivement capables de tenir nos engagements politiques, sans les diluer, sans faiblir et sans nous laisser leurrer par de timides signes de reprise. Il s'agit de consolider nos actions, de montrer qu'elles ne sont pas qu'une réaction à la pression de la crise et des marchés, mais bien la réaffirmation forte de notre volonté de vivre ensemble dans cette Union pour